Paní předsedající, evropská územní spolupráce využívá Evropského fondu pro regionální rozvoj již delší dobu. V předkládaném znění je navrhováno mimo jiné umožnit používání jediného účtu pro všechny toky hotovosti v souvislosti s jedním programem spolupráce. Snahou navrhovatele je také zjednodušit administrativu spojenou s vyřizováním náležitostí projektů. Pokud jde o náplň projektů, a to ve spolupráci přeshraniční, nadnárodní i meziregionální, je správné soustředění se na priority. Důležitá je i harmonizace pravidel a orientace na výsledky. Výbor pro dopravu a cestovní ruch ve svém stanovisku zdůrazňuje aspekty rozvoje přeshraničních dopravních sítí, infrastruktury a zužitkování dosud nevyužitého potenciálu hraničních oblastí, mimo jiné i v rozvoji cestovního ruchu.